Aber ich werde das dringend prüfen, denn ich glaube, er hat als Schattenberichterstatter hervorragende Arbeit geleistet. Zweitens Ich möchte ganz ausdrücklich Frau Kollegin Barbara Weiler für ihre nicht nur bei diesem Bericht außerordentlich konstruktive und jederzeit unideologische Arbeit danken, die sie in diesem Ausschuss in den letzten Jahren immer geleistet hat, und wo wir immer auch

Ich kann ihr versprechen, dass wir ihrem Wunsch folgen und das Erbe dieses Berichts mit einheitlichen Ladegeräten und anderen technischen Details im Auge behalten werden.

Wenn das tatsächlich die Spitze dessen ist, was wir mit dieser Richtlinie erreichen, dann muss es wirklich etwas ganz Besonderes sein. Bei uns wird dann normalerweise noch ein Schuss Schnaps mit in den Kuchen gegeben. Das sollten wir heute Abend vielleicht nicht tun.